O întreb pe dna Jordan dacă consideră că doar energiile regenerabile ar trebui promovate pentru orașele sustenabile și dacă consideră că fondurile alocate până acum pentru eficiența energetică a locuințelor, și anume acea rată de flexibilitate de 4 din Fondul European de Dezvoltare Regională, sunt suficiente.